Les champs d'investigation doivent être cohérents et similaires. Il n'y aura pas d'assainissement s'il n'y a pas un diagnostic correct.

Les éléments que vous venez de nous donner, particulièrement précis, sont de nature à répondre à nos interrogations. Il appartient maintenant à l'EBA, dans la surveillance et l'examen des conclusions de ces tests, de donner une première preuve de son efficacité. Les tests doivent permettre de mieux définir les besoins éventuels de recapitalisation des banques et de prendre les mesures que vous venez d'évoquer. Mais mener à bien des tests de résistance crédibles est le meilleur moyen de calmer les marchés financiers et de limiter l'influence des agences de notation et les effets négatifs de leurs décisions sur l'ensemble de notre économie.

Les autorités de supervision n'ont pas d'autre choix que de faire en sorte que les tests soient réussis, c'est à dire qu'ils soient probants. Permettez moi de profiter de cette intervention, Monsieur le Commissaire, pour attirer votre attention sur le fait à mon avis grave que la législation relative aux agences de notation, qui est maintenant entrée en vigueur, n'est pas appliquée et que les autorités auprès desquelles ces agences ont déposé leur dossier n'ont pris aucune mesure pour instruire les demandes d'agrément. Nous avions prévu une période transitoire en attendant l'arrivée de l'ESMA, voilà qu'aujourd'hui on continue à agir comme si rien ne s'était passé.